Frau Präsidentin, werte Frau Kommissarin! Ich begrüße die Verbesserungen, die wir erreicht haben. Wir stärken die Mindestrechte von 200 Millionen Beschäftigten, denn wer einen Vertrag hat, kann sich auch darauf berufen. Es ist allerdings beschämend, dass sich Deutschland als wirtschaftlich führendes Land den größten Niedriglohnsektor in Westeuropa leistet. Es ist gut, dass wir diesen prekär Beschäftigten mehr Rechte geben. So soll der Arbeitsvertrag vor dem ersten Arbeitstag, spätestens jedoch nach einer Woche vorliegen.

Durch die Blockade im Rat gerade der konservativen Regierungen konnten wir keinen ganz großen Erfolg erzielen. Das komplette Verbot der Arbeit auf Abruf wäre mir wichtig gewesen. Und es ist geradezu absurd, dass Menschen, die weniger als 32 Stunden im Monat arbeiten, von all den Verbesserungen ausgenommen werden.